Una de las cuestiones principales son los acuerdos de libre comercio, como el que pretenden ratificar ahora con Mercosur y que marca la política comercial de la Unión Europea. Son muchas las críticas fundadas que organizaciones ecologistas, sindicatos agrarios y defensores de los derechos humanos de Europa y América Latina hacen de este Acuerdo

el uso de plaguicidas prohibidos en la Unión Europea para la producción agraria. Y, por supuesto, este Acuerdo, inevitablemente, sirve para normalizar las violaciones de derechos humanos del fascista Bolsonaro. Nosotras dudamos que esto tenga encaje en unas políticas que busquen la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Dicen que su Pacto Verde Europeo es para que nadie se quede atrás, pero nos preguntamos si lo que quieren es no dejarse atrás a ninguna de las grandes empresas que están destrozando el planeta.